Noul text prevede o cotă de 4 Poate că, pentru coerența textului și pentru reducerea birocrației, ar fi fost bine să păstrăm același procent. Noile prevederi stipulează necesitatea dezvoltării unor proiecte de dezvoltare urbană pentru zonele amenințate cu deteriorarea fizică sau excluderea socială, dar și pentru comunitățile marginalizate.

Vreau să închei, domnule Președinte, solicitând Comisiei ca, împreună cu statele membre, să utilizeze anul 2010 pentru revizuirea programelor operaționale în sensul creșterii absorbției fondurilor europene pentru îmbunătățirea stocului de locuințe sociale.